Fachkräfte müssen besser zum Einsatz kommen, und zwar dort, wo sie dringend gebraucht werden. Es muss einfacher werden, eine zuständige Behörde für die Anerkennung einer beruflichen Qualifikation zu finden. Ein schnelleres und einfacheres Verfahren der Anerkennung ist notwendig. Es kann nicht sein, dass ein Antragsteller dann mehrere Monate auf seine Berufsanerkennung warten muss. Es ist richtig, dass die Kenntnis der Sprache des Landes, in dem der Beruf ausgeübt werden soll, überprüft wird. Das gilt besonders für den Bereich der Gesundheit und der Pflege. Gleiche Standards für die Berufsbilder machen eine gegenseitige Anerkennung sicherlich einfacher. Dabei können eine freiwillige Berufskarte und ein Befähigungsausweis nützlich sein.

Ein solcher Ausweis kann auch eine Grundlage dafür sein, welche Kenntnisse noch fehlen. Klar definierte Nachprüfungen sollten möglich sein, damit die Standards gehalten werden und eine Berufsqualifikation dann in einem anderen Mitgliedstaat anerkannt werden kann.